Je vais profiter de ces quelques instants pour remercier mes rapporteurs fictifs.

Elles m'ont apporté sur beaucoup de points un éclairage très enrichissant.

Je vais reprendre les paroles d'Eva Joly La prison ne protège pas la société or, évidemment, c'est son rôle. On lui demande avant tout de protéger les victimes de leurs agresseurs et le reste de la société.

Le mélange des prisonniers, surtout en maison d'arrêt, où, comme beaucoup d'entre vous l'ont rappelé, les prisonniers innocents sont mélangés avec des prisonniers qui, eux, seront condamnés parce qu'ils ont commis des méfaits, est très dangereux. Ce système criminalise les innocents, mais surtout, il met le personnel pénitentiaire en très grand danger.